Przemoc przejawia się w masowych aresztowaniach, uwięzieniach, torturach, gwałtach, ograniczaniu swobody przemieszczania się i dostępu do edukacji, niszczeniu mienia i miejsc kultu. Działania te noszą znamiona zbrodni przeciwko ludzkości i czystek etnicznych. Milion Rohingya już uciekło do krajów ościennych. Potrzeba w tej sprawie międzynarodowego, niezależnego śledztwa. Kluczowe jest zagwarantowanie przez władze Birmy dostępu do pomocy humanitarnej oraz zapewnienie przesiedlonym Rohingya swobody przemieszczania się, uwolnienie więźniów politycznych i ustawowe zapewnienie ludności Rohingya równego dostępu do obywatelstwa. Konieczne jest utworzenie w Birmie biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka. Apeluję także do wysokiej przedstawiciel o pilne zajęcie się tą sprawą w stosunkach z Birmą i innymi państwami ASEAN.